Je voudrais aussi remercier Mme la commissaire pour ses explications, même si nous aurons d'autres rendez vous dès demain sur le plan des paiements. Je constate aussi l'intérêt de mes collègues pour toutes ces questions budgétaires ce qui est une très bonne nouvelle et je voudrais nous donner rendez vous à tous pour la révision du cadre financier pluriannuel dont vous avez parlé qui, cette fois ci, ne sera plus seulement technique mais aussi politique.